Żłobek to jest zawsze zło, czasem zło konieczne, ale zawsze zło. Ja nigdy nie zapomnę jak mojego trzymiesięcznego brata musiałam odnosić do żłobka, bo mama musiała wcześniej wyjść do pracy. Tego dziecka, które się przytula i nie chce, żeby je odebrano. Uważam, że jeżeli mówimy o tym czy ważne jest dobro dziecka czy kariera rodziców, to zawsze dobro dziecka powinno być pierwsze. Potrzebne są przedszkola, potrzebne są żłobki, tam gdzie jest taka konieczność, absolutna konieczność.